frú forseti það mál sem við tökum nú fyrir hér í þingsal er auðvitað fjarri þeim hvirfilvindi sem þjóðin stendur frammi fyrir núna en þó er það nú svo að þingið þarf að halda fram sínum störfum og ég fagna því að fá að flytja þetta mál þetta snemma vetrar því það eykur þá heldur líkurnar á því og ég treysti því að það verði til þess að það fáist afgreitt út úr nefnd eins og reyndar forseti hæstvirtur og fjöldi þingmanna hafa gefið hér góð orð fyrir að stefnan verði á það að þingmannamál sofni ekki öll sömul inni í nefndarstarfi en þetta mál er endurflutt hér óbreytt frá fyrra þingi og fjallar um þá breytingu á lögum um þjóðlendur

geri ekki kröfur um að það séu þjóðlendur innan þinglýstra landamerkja en ef að ríkið telji nauðsynlegt að gera slíkar kröfur þá sé sönnunarbyrðin ekki lögð á eigandann heldur á ríkið þetta er mikil grundvallarbreyting frá því sem verið hefur en það er þó í rauninni mikið vafamál að sú lagaframkvæmd sem verið hefur viðhöfð við þjóðlendurnar sé réttlætanleg eða sé á nokkurn hátt samrýmanleg því sem upphaflega var ætlað við flutning

og hefur í engu verið breytt frá þeim tíma og flutningsmenn eru þeir sömu sem eru auk undirritaðs magnús stefánsson og höskuldur þórhallsson úr framsóknarflokki árni johnsen úr sjálfstæðisflokki og kristinn h gunnarsson og guðjón arnar kristjánsson úr frjálslynda flokknum það sem við teljum einnig að sé mikilvægt og er önnur grein þessara laga er bráðabirgðaákvæði svohljóðandi að þar sem ríkið hefur komist yfir lönd innan þinglesinna merkja jarða þá skuli fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins innan sex mánaða frá gildistöku þessara laga þinglýsa að eigin frumkvæði og á kostnað ríkisins yfirlýsingu á viðkomandi fasteign þess efnis að það falli frá rétti sínum samkvæmt ákvörðuninni telji íslenska ríkið að uppfyllt séu skilyrði þess að færa sönnur fyrir þeim ágalla í eignarheimild þinglýsts eiganda sem lýst er í fyrri grein getur ríkið krafist þess innan sex mánaða frá gildistöku laganna og þá verður málið að nýju tekið fyrir í óbyggðanefnd skal óbyggðanefnd verða við kröfunni og taka málið fyrir innan þriggja mánaða frá því að krafa barst henni um málsmeðferðina fer eftir almennum reglum laganna hér er með öðrum orðum gert ráð fyrir því að þar sem að ríkið hefur eignast lönd með þessum hætti að þá gangi þær eignarheimildir í reynd til baka en það sé þó möguleiki á því að ríkið haldi þessum löndum sínum en málið verður þá að fara aftur í gegnum meðferð nefndarinnar nú er það svo að fjármálaráðherra gaf fyrir síðustu kosningar og aftur nú á nýbyrjuðu kjörtímabili út yfirlýsingar um það að fyrirkomulagi við kröfugerð ríkisins yrði breytt og ég vil sérstaklega fagna þeim efndum á því loforði sem komu glöggt fram á áliðnu sumri þegar ráðherrann dró til baka nokkuð margar af kröfum sínum á eyjafjarðar og skagafjarðarsvæði og þannig hafa nú þessi mál þokast lítillega til réttra átta á þessu kjörtímabili og fyrir það eru bændur og landeigendur afar þakklátir en það kallar enn fremur á nauðsyn þess að frumvarp sem þetta sé samþykkt vegna þess að það er mikilvægt að allir landeigendur í landinu sitji hér við sama borð og þó svo að ríkið muni ekki fara fram með óréttmætum hætti í því sem eftir er þá er nauðsynlegt að það komi fram ákveðin leiðrétting það eru þegar nokkur þjóðlendumál sem bíða umfjöllunar mannréttindadómstólsins í evrópu og það væri afar ánægjulegt á þessum tímum núna ef ríkið sýndi þá sátta og sanngirnishönd að bændur gætu dregið málið þar til baka því íslandi er enginn sómi að því að ríkið sé dregið öðru sinni og reyndar ekki öðru sinni það hefur nú gerst oftar en öðru sinni á skömmum tíma fyrir mannréttindanefnd út af skiptum sínum við borgarana og kannski er það nú ekki það sem íslenskt orðspor þarf á að halda á þessum tíma ég vil líka benda á í þessu samhengi að öll meðferð þjóðlendumála eins og hún hefur verið lengst af með þeim mikla yfirgangi sem ríkið hefur sýnt landeigendum í landinu hefur í rauninni verið í anda þeirrar stefnu sem hefur einkennt okkar samfélag þar sem hver á að hrifsa til sín eins og hann framast getur og sanngirnissjónarmiðin hafa ekki verið allt of mikið uppi á pallborðið nú er það von mín að þau óveður sem ganga yfir íslenskt samfélag og íslenskt efnahagslíf nú um stundir geti ræktað með okkur og kennt okkur að svona haga menn sér ekki svona er ekki farsælt og það eigi við víðar heldur en í fjármálageiranum það á við líka í skiptum milli aðila og skiptum milli ríkis og einstaklinga að okkur ber að sýna sanngirni og réttsýni en ekki að sækja allt sem framast er unnt fyrir dómstólum í þessu samhengi þá er í rauninni ekki stór munur á því að taka hlut með óréttu og að ásælast hlut sem að liggur samt í augum uppi að viðkomandi hefur ekki rétt til það er það sem hefur gerst í þjóðlendumálum er það að við fyrstu kröfulýsingar og í rauninni allt fram að kröfulýsingum núna í skagafirði og eyjafirði þá hefur ríkið lagt fram kröfur sem eru ekki bara ýtrustu kröfur heldur kröfur sem ganga langt umfram það sem nokkur getur látið sér detta í hug að sé nokkuð vit í því og niðurstaða óbyggðanefndar og hæstaréttar hefur síðan verið að langflestum af þessum kröfum ríkisins á hendur bændum hefur verið vísað frá en bændur hafa hér þurft að verja hendur sínar varðandi réttmætan eignarrétt sinn á þinglýstum löndum jafnvel allt heim að íbúðarhúsum eða inn í íbúðarhús þar sem ríkinu hefur þóknast eins og gerðist á jörðinni fossi í hrunamannahreppi að draga þjóðlendulínuna þvert í gegnum íbúðarhús og þvert í gegnum hjónarúmið þannig að það er þessi óbilgirni sem ég held að við þurfum að láta af og ríkisvaldið þarf að horfa til að sé okkur ekki sæmandi og kannski er þetta angi af þeim hugsunarhætti sem hefur fært okkur akkúrat þangað sem við erum núna sú óbilgirni að alltaf skuli allir sækja allt sem þeir mögulega geta hversu siðlegar eða eðlilegar sem kröfurnar annars eru í augum hins venjulega borgara það eru harðir kostir fyrir bændur að hafa þurft að sitja undir að verja slíka hluti og eyða í það tíma og fjármunum og þá kem ég að öðrum hlut í þessu sem kann vel að vera að ég muni ýta á eftir frekara hér í fyrirspurnum eða jafnvel með þingsályktun eitt af vandamálum í þjóðlendumálunum sem hefur verið vaxandi nú upp á síðkastið er að þrátt fyrir ákvæði um það í þjóðlendulögum að ríkið standi straum af kostnaði bænda við flutning málanna að þá hefur það farið vaxandi að ríkið hefur hafnað að greiða réttmæta reikninga málsvarnaraðila bænda lækkað þá og vísað frá og eins og einn bóndi líkti því við í mín eyru að það væri eins og að fá iðnaðarmann í heimsókn og þegar hann legði svo fram reikninginn að þá segðist hann ætla bara að borga helminginn reikningurinn væri allt of hár auðvitað geta menn deilt um það hvort reikningar þessir séu háir en það er þó ekki að sjá af upphæðum að þeir hafi farið þannig hækkandi að það sé neitt sérstakt sem réttlæti þessa meðferð og þetta hefur einfaldlega leitt til þess að bændur hafa lagt út í mikinn og vaxandi kostnað vegna þjóðlendumála hafa sem sagt borgað það sem í milli er til þess að lönd þeirra séu varin svo vel sem þeir telja nauðsynlegt og mín skoðun er reyndar sú og það styðst við ýmis gögn sem komið hafa fram á fundum og ráðstefnum um þjóðlendumál að því fari fjarri til þess að þessi mál séu hafin yfir allan vafa mér er minnisstætt að hafa eftir að mál gengu

eldri manni þar í sýslu sem hafi kynnt sér úrskurðina og örnefnanotkun í þessum úrskurðum og komst að því að mið dómaranna varðandi örnefni og varðandi kennileiti á afréttum þar í hans sveit voru allt önnur en þau sem hann taldi rétt vera nú geta alveg verið skiptar skoðanir stundum um örnefni og misjafnt eftir bæjum jafnvel hvernig menn túlka þau en þarna er líka um óskaplega vandmeðfarna hluti að ræða og vinnan í rauninni við það að ná að fara í gegnum öll landamerki jarða sem eiga lönd inni á miðhálendi eða inn á óbyggðir er miklu meiri að mínu viti heldur en það sem lagt hefur verið í við þjóðlendumálið og verður í rauninni ekki unnið með þessari hraðferð um landið hitt málið sem er ekki síður athugunarvert er hvernig við höfum túlkað gerningar fyrri tíðar og sá merki fræðimaður einar g pétursson hefur meðal annars bent á það í fyrirlestri um þjóðlendumál að þar séum við í flestum tilfellum að túlka þessi fyrri alda gögn út frá tuttugustu aldar eða tuttugasta og fyrstu aldar skilningi á þessum málum en það er allsendis óraunhæft og í raun og veru á slík túlkun alls ekki rétt á sér við verðum að ná að skilja gögnin út frá þeim tíma sem þau eru samin og skilja pólitískt inntak þeirra þetta er í rauninni miklu flóknari hlutur en svo að við séum komin neitt nærri því að afgreiða enda verður að játast að sagnfræðirannsóknir okkar og skjalarannsóknir okkar hafa kannski ekki sérstaklega miðast við þetta en ég er viss um það að þetta á eftir að verða vinsælt og vaxandi viðfangsefni fræðimanna á næstu árum og áratugum en það geta liðið enn margir áratugir þangað til að menn fá almennilega sýn á það hvernig beri að túlka þessi gögn þá er ég kominn að því sem er mér ekki síst áhugamál í þessum efnum og það er þessi mismunandi sýn á hin skriflegu og munnlegu gögn vegna þess að dómstólakerfið í landinu er enn þá með þeim ég vil ekki segja annmörkum en alla vega undir þeim skóla að telja skrifleg gögn margfalt gildari heldur en munnleg gögn en í ýmsum fræðigreinum þá hafa menn verið að endurmeta þetta á seinni árum og jafnvel talið að í sumum tilfellum þá geti hin munnlega geymd verið fullt eins áreiðanleg eins og hin skriflega þetta hljómar fyrir mörgum svolítið skrýtin fræði en rannsóknir sem kannski eiga nú uppruna sinn á balkanskaganum og í tengslum við þjóðfræðirannsóknir þar hafa einmitt leitt fræðimenn að þessari niðurstöðu að hin munnlega geymd hafi verið mjög vanmetin og þess vegna held ég að þegar kemur að því að það eigi að meta til gagna annars vegar til dæmis pergamentblöð landnámu margra alda gömul og svo hins vegar munnlega geymd sem vitað er að hefur gengið mann fram af manni á viðkomandi svæði að þá er ekki svo óyggjandi að landnámuheimildin sé endilega betri rekur þar margt til meðal annars það að við vitum í rauninni allt of lítið um raunverulegan tilgang og raunverulega ætlan höfunda

væri hægt að hafa langt og mikið mál hér til viðbótar en ég mun nú hlífa þingheimi við því að sinni en vonast

einbeita okkur að hinum daglegu hlutum við þær aðstæður sem nú ríkja en það er þó mikilvægt að við sýnum þó það fordæmi að hverfa ekki frá okkar vinnu þegar aðstæður eru með þessu móti því það getum við ekki ætlað